forseti ég mæli fyrir nefndaráliti samgöngunefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer sjötíu og sex tvö þúsund og eitt um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ragnhildi hjaltadóttur og ólaf pál vignisson frá samgönguráðuneytinu umsagnir um málið bárust frá hafnasambandi íslands olíudreifingu e h f persónuvernd vegagerðinni félagi vélstjóra og málmtæknimanna landhelgisgæslu íslands byggðastofnun slysavarnafélaginu landsbjörg landssambandi björgunarsveita umhverfisstofnun siglingastofnun íslands eyþingi sambandi sveitarfélaga í eyjafirði og þingeyjarsýslum og ríkislögreglustjóraembættinu með frumvarpinu er lagt til að innleitt verði ákvæði um alþjóðlegt öryggisstjórnunarkerfi ism kóðann í íslenskan rétt með innleiðingunni er leitast við að tryggja öryggi á sjó koma í veg fyrir slys eða manntjón og forðast mengun umhverfisins einkum sjávar og skemmdir á eignum einnig er lagt til að innleidd verði tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um gagnkvæma viðurkenningu á skírteinum sjómanna sem aðildarríkin gefa út sú tilskipun mælir fyrir um hvernig fara skuli með skírteini gefin út innan e e s einnig breytir hún og bætir við ákvæðum tilskipunar um lágmarksþjálfun sjómanna sem mælir fyrir um útgáfu skírteina í samræmi við kröfur stcw samþykktarinnar

með því meðal annars að skylda útgerðir skipa til að koma sér upp skilgreindu og skilvirku öryggisstjórnunarkerfi skulu viðkomandi útgerðir sjá til þess að æfingar verði haldnar í samræmi við kerfið ræddi nefndin sérstaklega í þessu sambandi vandamál sem geta skapast vegna ónógrar tungumálakunnáttu ef upp koma neyðartilvik og áhafnarmeðlimir skilja ekki skipanir skipstjóra samkvæmt gildandi lögum er það ætíð á ábyrgð skipstjóra að skipanir komist til skila telur nefndin mikilvægt að taka fram að samkvæmt ism kóðanum eiga útgerðir að vera með öryggisfulltrúa á sínum snærum og að útgerðirnar bera ríka ábyrgð að þessu leyti fyrir nefndinni komu fram upplýsingar um að sýslumenn og tollstjóri gefa ekki lengur út sérstök íslensk atvinnuskírteini heldur sér siglingastofnun alfarið um útgáfu þeirra og eru skírteinin alþjóðleg leggur nefndin því til að felldir verði brott fyrstu og önnur málsl fyrstu málsgrein fjórðu grein laganna sem varða útgáfu sýslumanna og tollstjóra á skírteinum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu á eftir annarri grein komi ný grein svohljóðandi fyrstu og önnur málsl fyrstu málsgrein fjórðu grein laganna falla brott undir þetta nefndarálit rita auk formanns sem hér stendur ólöf nordal herdís þórðardóttir karl fimmti matthíasson árni þór sigurðsson guðni ágústsson ármann krónu ólafsson og guðjón arnar kristjánsson en árni johnsen var fjarverandi við afgreiðslu málsins